La Commission aura donc à élaborer un cadre pour les plans d'action nationaux, une stratégie européenne. Sa responsabilité ira bien au delà de l'élaboration de ce cadre européen pour les plans d'action nationaux parce que les États membres n'avanceront sur ce sujet que s'ils y sont tenus de manière extrêmement incitative par la Commission européenne. Cela passe et le rapport le dit fort bien par l'évaluation des résultats de manière extrêmement précise, avec des critères de référence et des indicateurs. Cela passe par la participation de toutes les parties intéressées et des communautés roms en premier lieu. Je crois qu'il est très important de faire le lien avec le programme du Conseil de l'Europe sur la formation des médiateurs roms.

Puis il faut que la Commission européenne s'engage aussi à travers des projets propres, menés par elle même, des projets pilotes c'est ce que propose ce rapport qui pourraient être menés, par exemple, dans les microrégions dont nous avons parlé, de manière à ce que des projets exemplaires, remarquables, puissent convaincre tous les acteurs de s'engager dans cette dynamique pour

Je crois, ensuite, que la Commission européenne devra aussi savoir utiliser son droit de constat de carence quand les valeurs, la législation européenne et les plans d'action nationaux ne seront pas complétés comme il se doit, en ayant en référence et en tête l'accès égal à tous les droits, la non discrimination et la libre circulation.